Monsieur le Président, je n'ai pas voulu interrompre les séances solennelles, mais je voudrais vous interpeller sur la façon dont vous avez présidé nos travaux hier lors de l'échange avec la chancelière Merkel. Les instructions que nous avons reçues indiquent Veuillez noter que le Président répartira le temps d'intervention entre les députés en fonction du temps de parole attribué aux groupes politiques selon leur taille.

Je pense qu'il y a un déséquilibre grave dans la répartition de ces fameuses interventions à la demande.